að við þessar aðstæður sem eru grafalvarlegar í íslensku þjóðlífi og við erum að ræða um afskaplega brýna hagsmuni er mér ætlað að tala hér yfir tómum sal ég mun ekki sætta mig við það og geri kröfu til þess að ræðu minni verði